Prawie dwadzieścia lat funkcjonowania umowy, około czterdziestu lat funkcjonowania grupy AKP i jakie mamy tam osiągnięcia?

Na ten temat trudno w ogóle się wypowiadać. Podkreślam to może zbyt dobitnie, ale właśnie po to, żeby sobie uświadomili wszyscy ci, którzy zajmują się tą umową, że nie można powielić błędów z tych prawie dwudziestu lat. Nie można w tej samej filozofii realizować nowej umowy. Moim zdaniem, jednym z powodów niepowodzenia naszej polityki wobec krajów AKP jest to, że była ona, jak tutaj niektórzy podnosili, oparta na celu, jakim jest pomoc. Więc jak się wyłącznie stosuje pomoc, to bardzo często nie chcę powiedzieć wyłącznie, ale bardzo często trwoni się tylko środki, kapitał, a więc nie tylko pieniądze, ale też energię, czas etc.

Proszę zwrócić uwagę, że przecież bardziej efektywne, chociaż w krótszym czasie osiągnięte, są działania na przykład Stanów Zjednoczonych czy ostatnio Chin. Ale te kraje nie są nastawione na pomoc, tylko na realizowanie określonych celów i, moim zdaniem, to jest schemat, który powinniśmy przyjąć w tych relacjach.